virðulegi forseti þingmál þrjú hundruð sextíu og tvö felur í sér innleiðingu til skipunar evrópuþingsins og ráðsins númer sjötíu og sjö tvö þúsund og ellefu dagsett tuttugasta og sjöunda september tvö þúsund og ellefu um breytingu á tilskipun hundrað og sextán tvö þúsund og sex um verndartíma höfundaréttar og tiltekinna skyldra réttinda sem tekin var upp í sautjánda viðauka þeim sem stýra hugverkarétti við samninginn um evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer níutíu og fjögur tvö þúsund og þrettán frá þriðja maí tvö þúsund og þrettán sem tók gildi fyrsta ágúst tvö þúsund og fjórtán alþingi hefur áður fjallað um innleiðingu tilskipunarinnar í íslenskan rétt samanber umsögn allsherjar og menntamálanefndar alþingis í fundargerð dagsett fimmtánda október tvö þúsund og tólf þá var fjallað um tilskipunina í athugasemdum við tillögu þá sem varð þingsályktunartillaga alþingis þrjú hundruð fjörutíu og þrjú frá fjórða desember tvö þúsund og þrettán sjötugasta og sjöunda þingmál á hundrað fertugasta og þriðja löggjafarþingi samanber tillögu til þingsályktunar á þingskjali sjötíu og sjö samkvæmt fyrstu málsgrein annarrar greinar tilskipunarinnar bar að innleiða hana í aðildarríkjum evrópusambandsins eigi síðar en fyrsta nóvember tvö þúsund og þrettán en e e s efta ríkjunum var veittur frestur til fyrsta ágúst tvö þúsund og fjórtán til að innleiða tilskipunina íslenskum stjórnvöldum barst formleg tilkynning frá eftirlitsstofnun efta um ákvörðun dagsett tólfta nóvember tvö þúsund og fjórtán þar sem byrjað er tafamál vegna dráttar á innleiðingu tilskipunarinnar í íslenskan rétt stofnunin gaf út rökstutt álit um samningsbrot íslands gagnvart ákvæðum e e s samningsins áttunda apríl tvö þúsund og fimmtán fyrir að láta hjá líða að innleiða tilskipunina í íslenskan rétt eftirlitsstofnun efta tilkynnti fjórða nóvember tvö þúsund og fimmtán þá ákvörðun að íslandi yrði stefnt fyrir efta dómstólinn vegna fyrrgreinds brots á e e s samningnum í frumvarpinu er lagt til að tilskipunin verði innleidd með breytingu á fertugustu og þriðju grein fertugustu og fimmtu grein fertugustu og sjöttu grein og sextugustu og þriðju grein gildandi höfundalaga auk þess er lagt til að við lögin verði bætt þremur nýjum greinum sem verði fertugasta og sjöunda grein a fertugasta og sjöunda grein c virðulegi forseti þær breytingar sem lagðar eru til á höfundalögunum í frumvarpi þessu taka til eftirfarandi atriða fyrsta lagt er til að útreikningur á verndartíma tónverka með texta verði samræmdur þannig að verndartími tónlistar og söngtexta verði sjötíu ár frá dánarári þess höfundar sem lengur lifir hvort sem það er tónskáld eða textahöfundur annað í frumvarpinu felst tillaga um lengdan verndartíma á hljóðritum á eftirfarandi hátt a að verndartími fyrir rétt flytjenda til hljóðrita af listflutningi þeirra sem hafa verið gefin út eða gerð aðgengileg almenningi lengist úr fimmtíu árum í sjötíu ár reiknað frá útgáfudegi eða þegar hljóðrit var gert aðgengilegt almenningi b sama breyting er lögð til á rétti framleiðenda hljóðrita til hljóðrita sem hafa verið gefin út

prósentum af þeim tekjum sem framleiðandi hljóðrits hefur af því að á framlengdum verndartíma fjórða frumvarpið felur í sér nýtt ákvæði sem heimilar listflytjanda að segja upp samningi um framsal réttinda ef umsamin réttindi eru ekki nýtt í nægilegum mæli fimmta loks er í frumvarpinu sérstakt ákvæði um gildistöku sem segir til um í hvaða mæli hinum breyttu reglum verður beitt um gildandi réttindi og framsalssamninga virðulegi forseti það frumvarp sem ég álit hér fyrir felur í sér mikilvæga réttarbót fyrri flytjendur sem fá nú tuttugu ára framlengingu á þann hluta ævitekna sem kemur frá hagnýtingu hljóðrita í greinargerð með frumvarpinu er farið ítarlega yfir hverja efnisgrein frumvarpsins fyrir sig og möguleg álitaefni umfram það sem ég hef tæpt á hér í ræðu minni rétt er að vekja athygli á að eftirlitsstofnun efta fylgist grannt með framgangi þessa frumvarps hér á alþingi enda er frestur a innleiðingar tilskipunarinnar liðinn og málinu hefur þegar verið vísað til efta dómstólsins að því mæltu legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni þessari fyrstu umræðu virðulegi forseti vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar